Pane předsedající, já chci na úvod také poděkovat panu kolegovi Danu Predovi za mimořádně kvalitní práci. Já osobně považuji agendu lidských práv za jednu z klíčových agend Evropské unie. Tato agenda je pro mě stejně důležitá jako rozvoj vnitřního trhu nebo jako jsou jiné, řekněme, ekonomické výhody spolupráce mezi státy Evropské unie. Kdo jiný než Evropská unie by v rámci světového míru měla hlídat lidská práva a upozorňovat země, kde se lidská práva nedodržují, na to, že jsou lidská práva porušována. Považuji za zvláště důležité vést mezinárodní debatu se třetími zeměmi, pokud jde o základní lidská práva, to znamená právo na život, zdraví, důstojnost, ale také o základní politická práva, jako je právo svobodného projevu. Ostatně to tady již dnes bylo několikrát zmiňováno. Jak už jsem řekl, jsem hrozně rád, že tady ten materiál dnes leží na stole, považuji jej za vyvážený. Říkám to i z toho důvodu, že jsem poslancem za Českou republiku, kde právě první svobodně zvolený prezident Václav Havel považoval agendu lidských práv za důležitý instrument mezinárodní politiky a mezinárodní diplomacie. Jako právník a bývalý ministr spravedlnosti považuji jedno téma za zvláště důležité, a to je otázka boje proti trestu smrti. Jsem velmi rád, že toto téma je zde samostatně zmiňováno, že boj proti trestu smrti má samostatnou kapitolu. Je velmi smutné, že bohužel trest smrti v posledních letech ve světě narůstá a že tři největší země, kde je trest smrti nejčastěji užíván, jako je Čína, Írán a Saúdská Arábie, naopak tento trest užívají více a více, nikoliv méně.